Monsieur le Président, tout d'abord il est vrai que l'émergence soudaine et l'ampleur de la crise grecque ont suscité beaucoup de craintes chez nos concitoyens, ce qui me paraît légitime.

Il est urgent aujourd'hui de proposer une gouvernance économique.

L'urgence, c'est la gouvernance économique européenne et non l'examen préalable des budgets nationaux.